Panie Przewodniczący! Mamy dzisiaj bardzo proekologiczny dzień, ale od razu powiem, że prawdopodobnie też dość kosztowny dla indywidualnych użytkowników, dla producentów, dla podmiotów prawnych. Dlaczego to powiedziałem? Dlatego, że zawsze przy takich głosowaniach chciałbym być świadomy wszystkich konsekwencji i kosztów wprowadzonych zmian, po to aby można było oszacować skutki także dla tych, którzy są ubożsi, których na pewne rzeczy po prostu już dziś nie stać. Nie oznacza to, że jestem przeciwko wprowadzaniu tych wszystkich zapisów poprawiających stan środowiska, wręcz walczę o to, aby to się rzeczywiście działo. Natomiast muszę przyznać, że ze zdziwieniem obserwuję od czasu do czasu wystąpienia na lewej stronie sceny politycznej, gdzie ta dbałość o ekologię i najuboższych niestety nie idzie w parze. Kto dziś jeździ samochodami najgorszymi, największymi trucicielami?